forseti vill geta þess vegna fyrirspurna sem komu fram á fundinum hér á undan að forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa boðað formenn flokka á sinn fund eftir nokkrar mínútur ákveðið hefur verið að boða til fundar í efnahags og skattanefnd nú á eftir vegna þessa máls forseti mun kanna hvort menn hafa tök á að bregðast við því